Az államháztartás stabilizálása alapvető fontossággal bír a válságkezelés tekintetében.

Ez olyan volna, mintha a keringési problémákkal küzdő betegek esetében ugyanazt a gyógyszert írnák fel az orvosok a fiatalabbaknak, az idősebbeknek a túlsúlyosaknak vagy éppen az anorexiával küzdőknek. Az elmúlt évek stabilizációs programjai jelentős eltéréseket mutattak az eredményesség tekintetében. Mára már világossá vált, hogy az IMF mindenhatónak tűnő, szigorú megszorításokra épülő válságkezelő receptje nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen nyomában meredeken emelkedő munkanélküliség, zuhanó lakossági fogyasztás és súlyos létbizonytalanság áll. Érdemes több figyelmet szentelni azon tagországok gazdaságpolitikai sikereinek, amelyek nem az IMF receptjét követték, hanem saját utat jártak, mint amilyen Magyarország is volt, amelyről ma már az Európai Bizottság szintjén is és a nagy hitelminősítők szintjén is elismerően beszélnek.